V krajinách východnej Európy disponoval obranný priemysel dobrou technologickou základňou, z čoho dnes profitujú viaceré nové firmy. Jeden z našich výrobcov, ktorý pôsobí v oblasti vývoja a výroby simulačných technológií, napríklad v týchto dňoch získal už tretí kontrakt na dodávku simulátorov pre výcvik pilotov vrtuľníkov od americkej armády. V minulom roku dodal Američanom simulátory pre vojenské taktické lietadlá na základňu v Alabame, ale aj pre zložky pôsobiace v Afganistane. Som presvedčený, že tesnejšia spolupráca výrobcov obrannej techniky v Európe môže viesť k unifikácii produkcie a tým aj k zlacneniu výroby. Kombinácia skúseností a produktov vývoja výrobkov kompatibilných systémov môže viesť tiež k efektívnejším inováciám a zlepšeniu konkurencieschopnosti našej produkcie.